za výsledek její práce. Hodně se tu hovořilo o zemi původu, hlavně u čerstvého masa. Mně přišlo až trochu úsměvné, jací umíme být Evropané a jak naše evropanství mizí v momentě, kdy si máme koupit kus masa. Ale já osobně s tím nemám problém a vím, že je to často také požadavek našich občanů. Některé návrhy, které zde ležely, předpokládaly, že každý občan EU je hlupákem a musí být neustále vychováván a poučován. Jsem rád, že jsme se dohodli na přijatelné velikosti písma. Zřejmě bude muset být dostatečné v rámci možností velikostí obalů a v rámci možností našich spotřebitelů. Také se domnívám, že některé razantní změny ve finále spotřebitele zatíží, ale to se dalo očekávat. Takže výsledek považuji za přijatelný úspěch a budu pro něj hlasovat.